Panie Przewodniczący! Oświadczenie Komisji chyba nie zostało zrozumiane. Mam wrażenie, że interpretacja tego dokumentu jest zbyt często rozszerzająca, a w niektórych podanych egzemplifikacjach niezbyt precyzyjna. Odpowiedzialność, o której mówimy jako o odpowiedzialności społecznej za aktywność firm europejskich i podwykonawców na zewnątrz, poza Europą, jak i ze względu na skutki uzyskiwane tu w Europie, musi być mocno zrewidowana.

To jest po prostu przewidywanie określonych skutków, które mają bardzo szerokie, bardzo globalne znaczenie i takie też efekty aktywności. Natomiast na koniec dodam tylko jedną rzecz. Nie może być tak, że wymaga się tego od Europy, od podmiotów europejskich, a nie stosuje wobec podmiotów zewnętrznych.